V ceste k takejto rodine nesmú stáť hranice ani Európska únia.

Zobrať dieťa chudobným rodičom je jednoduché, ale zároveň to najhoršie, čo môžeme dieťaťu urobiť. A to platí dvojnásobne o medzinárodných adopciách. Ako jedna z tých, ktorí sú podpísaní pod otázkou o medzinárodných adopciách, ktorú sme predložili Komisii, som veľmi rada, že táto téma oslovila veľa mojich kolegov. Alebo bola by som ešte radšej, keby sme s rovnakou energiou a nástojčivosťou zohľadňovali dobro rodiny a jej potreby pri všetkých európskych politikách.